virðulegi forseti lánatryggingarsjóður kvenna er samstarfsverkefni félagsmálaráðuneytis iðnaðarráðuneytis og reykjavíkurborgar það var háttvirtur þingmaður samfylkingarinnar rannveig guðmundsdóttir sem í tíð sinni sem félagsmálaráðherra hleypti þessu mikilvæga verkefni af stokkunum með samkomulagi milli ofantalinna ráðuneyta og reykjavíkurborgar og var samningur þar að lútandi undirritaður í ársbyrjun nítján hundruð níutíu og fimm sjóðurinn er í samstarfi við landsbanka íslands og saman veita þeir tryggingu fyrir lánum til kvenna meginmarkmið lánatryggingarsjóðs kvenna er að styrkja konur til nýsköpunar í atvinnulífi með því að veita ábyrgðir á að allt helming lána sem þær taka hjá landsbanka íslands til að fjármagna tiltekin verkefni ábyrgðin er veitt á grundvelli mats á arðsemi viðskiptahugmyndar sem konurnar leggja fram og veita meðal annars atvinnuráðgjafar landshlutanna umsækjendum aðstoð og upplýsingar í desember tvö þúsund og fimm skipaði félagsmálaráðherra nefnd til að endurskoða starfsgrundvöll lánatryggingarsjóðs kvenna og mun hún hafa skilað tillögum sínum til ráðherra um mitt ár tvö þúsund og sex auk þess hefur verið unnin könnun á vegum vinnumálastofnunar á meðal þeirra sem hafa fengið lánatryggingu hjá sjóðnum samkvæmt því sem fram kemur í nýlegri skýrslu forsætisráðherra um meðferð og framkvæmd ályktana alþingis niðurstöður nefndarinnar sem og könnunin hafa farið hljótt og því spyr ég hæstvirtan félagsmálaráðherra hvað líður störfum nefndar sem skipuð var í desember tvö þúsund og fimm til að endurskoða starfsgrundvöll lánatryggingarsjóðs kvenna ef nefndin hefur lokið störfum sem hún hefur gert eins og fram kom í máli mínu hverjar eru niðurstöður hennar